Kohäsions und Zusammenführungspolitik muss alle Regionen Europas erreichen. Und unter Regionen verstehe ich aber auch alle Menschen, die in diesen Regionen leben. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir haben im Rahmen von einigen Delegationen sehen können, wie sinnvoll europäische Mittel für diese regionale Entwicklung, für das Erreichen des sozialen Zusammenhalts, aber auch für die Frauenpolitik, für Gender Gerechtigkeit ist. Ich kann nur dazu ermuntern, dass wir, so wie wir es in der Implementierungsüberprüfung schon festgestellt haben, jene Programme, die in der Bevölkerung stark angenommen werden, die genau diese Ziele verfolgen, auch in Zukunft verstärkt anzubieten.

Wir sind gerade jetzt in einer Phase, in der wir über die Zwischenregionen sprechen.